Številke o migrantih so seveda nepredvidljive in tudi La Valetta o samih migracijah je to seveda potrdil, zlasti o skromnih napovedih oziroma nejasnih številkah, kaj se bo dogajalo v prihodnje.

različne številke o migracijskih tokovih, ki se bodo dogajali v prihodnje, in to je to srečanje v La Valetti tudi potrdilo. Tudi to srečanje, ki je posedlo skupaj evropske in afriške voditelje in pa nekatere humanitarne organizacije in združenja, je postreglo z nekaj konkretnimi predlogi

Jasno je, da seveda pri tem moramo biti pozorni, komu bo namenjen ta sklad, kdo bo noter vplačeval in kako bomo seveda vršili tudi kontrolo tega.